Señor Presidente, señora Comisaria, EUREMA sí, pero es necesario un mecanismo de realojamiento permanente para beneficiarios de protección internacional en Europa. Las cifras hablan por sí solas y demuestran que la demanda no es idéntica. Entre septiembre y diciembre de 2012, la media de solicitudes de asilo por millón de habitantes fue de

Si, como parece ser, en este momento no es posible un sistema basado en cuotas anuales y obligatorias para todos los Estados, deberíamos, al menos, tener un sistema voluntario, una clave de reparto que fomente la generosidad y la solidaridad de los Estados para acoger

Para un EUREMA II, solo 7 Estados miembros y 14 personas realojadas parece un dato decepcionante.